Diese zweite Formulierung trifft für mich zu. Es ist besser als das, was wir vorher hatten. Oft werde ich gefragt Warum bist du gegen Biosprit, das klingt doch so gut?

Aber die Wahrheit hat gezeigt, dass in Wirklichkeit eine Verlagerung stattgefunden hat, nämlich von einer Produktion für den Teller für menschliche und tierische Nahrung hin zur Fütterung des Tanks. Wir haben feststellen müssen, dass im Endeffekt die Klimabilanz dieses sogenannten Biosprits Agrosprits nicht dem entsprochen hat, was wir erwartet haben, sondern dass sie in Wirklichkeit dazu geführt hat, dass es zu einer Veränderung der Landnutzung nicht nur innerhalb Europas, sondern auch in Drittstaaten gekommen ist und dass wir uns insgesamt der Gefahr ausgesetzt haben, dass das, was wir in guter Absicht sage ich jetzt einmal vor zehn Jahren beschlossen haben, sich in der Zwischenzeit ins Gegenteil verkehrt hat. Die 7 sind ein hinnehmbarer Kompromiss, denn wir haben heute oft gehört, dass wir natürlich auch Planungssicherheit und Investitionssicherheit geben müssen.

Wir müssen aber ganz generell darauf achten auch das wurde heute schon mehrfach gesagt dass es weitergeht, dass wir eine neue, fortschrittliche Produktion haben und dass wir vor allem in Forschung und Entwicklung dazu investieren, wie wir Mobilität garantieren können mit der geringstmöglichen Belastung. Das ist das, was Europa für die Zukunft braucht.